Autorizațiile includ valori limită de emisii care trebuie respectate, precum și condiții de funcționare stabilite în baza celor mai bune tehnici disponibile. Ar trebui ca, pentru obținerea acestor autorizații, companiile din ramurile industriale vizate să prezinte și un plan de investiții care să garanteze modernizarea instalațiilor industriale în vederea reducerii emisiilor poluante.

Directiva ar trebui să ofere suficientă flexibilitate pentru ca industria europeană să poată fi modernizată, astfel încât să păstrăm producția industrială și locurile de muncă în Uniunea Europeană, însă, să reducem emisiile poluante. În final, solicit Comisiei consultarea Parlamentului și a statelor membre încă din etapele timpurii de elaborare a deciziilor pentru stabilirea valorilor limită de emisie asociate celor mai bune tehnici și nu doar după adoptarea acestora de către Comisie.